Je veľmi dobré, že s cieľom reagovať na hospodársku krízu sa európske inštitúcie dohodli na zrýchlení procesu financovania regionálnych rozvojových projektov a tiež, aby sa zjednodušili pravidlá upravujúce využívanie štrukturálnych fondov.

Členské krajiny, ktoré najviac zasiahla hospodárska kríza, očakávajú nariadenie, o ktorom dnes rokujeme.

Možno je načase začať uvažovať o zjednodušenom a skrátenom legislatívnom procese v konkrétne určených prípadoch. Kríza, nezamestnanosť, chudoba, prehlbujúce sa regionálne rozdiely, to sú tie prípady, kde treba konať rýchlejšie, pružnejšie.